Herr Präsident! Auch wenn man ein ausgesprochener Verfechter einer Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland ist, muss man es leider sagen Die jüngste Verurteilung Russlands durch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wegen Folter und die kürzlich erfolgten Razzien bei Oppositionellen zeigen einmal mehr, dass es einen massiven russischen Nachholbedarf in Sachen Menschenrechte und Demokratie gibt. Angesichts der 70 Jahre Kommunismus und einer totalitären Vergangenheit ist das allerdings auch wenig verwunderlich. Bei den angekündigten Protestaktionen steht nun zu erwarten, dass sich noch weniger Menschen als bei den September Demonstrationen mobilisieren lassen. Allerdings hat ja die Protestbewegung bereits die Kreml Politik beeinflusst. Jüngste Beispiele dafür sind das neue Versammlungsgesetz und die Antikorruptionskampagne. Wenn mittlerweile selbst hochrangige korrupte Beamte mit erheblichen Strafen rechnen müssen, hat sich da offenbar bereits einiges getan.